Et nous sommes maintenant confrontés, il n'y a pas de doute, à la deuxième vague, ce qui impose des mesures dures, à nouveau, des restrictions, avec des impacts durs tant psychologiques ou économiques que sociaux.

Nul doute, en effet, que dans les prochains mois, même si des vaccins sont disponibles à partir de l'année prochaine, on devra continuer à utiliser ce levier pour faire reculer cette menace, qui est une menace dure pour l'Europe, dure pour nos citoyens, dure pour nos entreprises. C'est la raison pour laquelle, comme Dacian Cioloş l'a mis en évidence, nous avons effectivement considéré que, lors de chacun des Conseils européens, au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le point devra être débattu, évoqué, discuté afin de tenter de donner les impulsions judicieuses nécessaires sur ce sujet.

Troisième point que je veux mentionner à la suite des interpellations sur le sujet, ce que je comprends, c'est la situation en Méditerranée orientale.

qui s'est concentré sur cette question de la Méditerranée orientale, pour avoir effectivement l'ensemble de la nuance nécessaire sur le sujet. Oui, il faut faire preuve de fermeté pour défendre et faire respecter nos États membres, les souverainetés et les droits souverains! C'est le message ferme et univoque qui est adressé.

Bullmann, d'autres également. Je m'en réjouis parce que je crois effectivement que ce continent voisin est, pour des raisons tellement naturelles, tellement évidentes, un continent pour lequel nous devons nous mobiliser.

Nous devons toutes et tous nous retrousser les manches pour tenter de répondre à cette ambition.

Il n'était pas dans notre intention de prendre une décision sur la question de 2030 lors de ce sommet ci. J'assume totalement que je considérais et je considère que nous avions besoin d'une discussion stratégique, pas d'une discussion aujourd'hui sur la question du drafting et de l'ambition exacte pays par pays.

D'où les conclusions qui mettent en évidence cette mobilisation de la Commission avec les États membres, spécialement certains d'entre eux, plus directement concernés par la préoccupation du point de départ. Le but, vous le mesurez bien, c'est que chacun des États membres, quand il s'engage, puisse réellement être mobilisé pour mettre en œuvre l'engagement, pour produire des résultats.

J'ai déjà eu l'occasion de dire à quel point je suis totalement convaincu que cette ambition verte pour l'Union européenne est une ambition clé.

C'est le sens de l'action que nous voulons également entreprendre.

Je crois effectivement que l'on doit puiser dans la force de créativité qui fait la magie de l'Union européenne pour trouver le plus vite possible un accord afin de le mettre en œuvre.

Si c'est par rapport à des propositions de la Commission propositions très légitimes et très respectables c'est une chose, mais si je compare aux moyens mobilisés aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, dans l'histoire de l'Union européenne, autant de moyens n'ont été dégagés! 1,8 milliard pour les prochaines années pour Erasmus, pour l'innovation, pour le numérique, pour la question climatique.